Es ist gut, dass wir regelmäßig Gipfel zwischen der EU und Russland haben, denn es gibt ja auch viel zu besprechen.

das geplante Kooperationsabkommen, die Sicherung der Energieversorgung, der WTO Beitritt Russlands, der Klimawandel, die Situation im Kaukasus und nicht zuletzt der Zustand von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland. Abrüstung, Rüstungskontrolle, ein möglicher Raketenabwehrschild sind weitere Stichworte. Wir stehen auch gemeinsam vor Bedrohungen wie dem internationalen Terrorismus und Fundamentalismus. Ein Land wie der Iran ist für EU und Russland gleichermaßen eine Herausforderung. Die EU und Russland gehören beide zum Nahost Quartett und haben gemeinsam mit den USA die Pflicht, dort auf eine Lösung hinzuarbeiten. Wir hoffen, dass bald die Voraussetzungen geschaffen sind, dass EU Bürger und Russen sich visumfrei begegnen können. Ich bin sicher, dass ungehinderte zwischenmenschliche Kontakte der beste Weg sind, insbesondere jungen Russen ein reales Bild vom Leben, Denken und von den Absichten der Europäer in Bezug auf Russland zu vermitteln. Voraussetzung dafür, dass wir diese Tagesordnung abarbeiten können, ist aus meiner Sicht Einigkeit nach innen und Eindeutigkeit unserer Botschaft nach außen. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber allzu oft haben wir es erleben müssen, dass wir uns über Nuancen selbst auseinanderdividieren oder auseinanderdividieren lassen. Dabei soll keine EU Regierung glauben, langfristig allein auf gleicher Augenhöhe mit Russland mehr aushandeln zu können, als wir das durch das Gesamtgewicht der EU erreichen können. Als Wertegemeinschaft haben wir eine gemeinsame Sichtweise des Zustands der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechtssituation in Russland und sollten dies auch so formulieren.

Dank an die Präsidentschaft für ihre klaren Worte in dem Zusammenhang.

Im Kaukasus müssen wir gemeinsam die Forderung nach uneingeschränktem Zutritt der EU Beobachter vorbringen. Wenn es um Abrüstung oder den Raketenabwehrschild geht, muss die EU ihre Position deutlich gegenüber Russland und den USA einbringen. Wenn wir das alles schaffen, dann nimmt Russland uns ernst, und wir kommen zu einem guten Miteinander.